Señor Presidente, de nuevo, y tristemente, el Parlamento Europeo tiene el deber de ocuparse de Venezuela, cuando se cumple un año del encierro de Leopoldo López en las mazmorras bolivarianas junto a más de sesenta personas entre opositores y estudiantes en iguales circunstancias. Cuando, manu militari, se detiene, se golpea y se encierra al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma ¿puede este Parlamento guardar silencio?

Debemos de nuevo alzar la voz, desde el respeto, por supuesto, al pueblo venezolano, pero condenando sin paliativos la conducta del Presidente Maduro. En estos momentos se prepara retirar la inmunidad al diputado Julio Borges, al que ya agredieron en la propia Cámara ante la pasividad de su Presidente, Diosdado Cabello. El siguiente paso pudiera ser el encarcelamiento de María Corina Machado. Hoy mismo nos llega la invasión de las sedes del Copei. Hoy también los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de la noticia de la muerte de un joven de catorce años.

Y aun sin imputar a nadie en concreto la autoría, esto podía ocurrir, era previsible que ocurriera. ¿Por qué se autorizó el empleo de fuego real para reprimir manifestaciones? ¿También esta muerte se quiere cargar en la cuenta de la oposición, como se hizo con Leopoldo López? Señorías, existen más que indicios de que el Presidente Maduro, con sus acusaciones imaginarias de que existen intentos de golpe, suspenderá las libertades y las próximas elecciones parlamentarias. Hago una llamada a los países amigos, como lo ha hecho el señor Vicepresidente, y a los vecinos de Venezuela, para que impulsen la cordura e impidan este acelerado proceso de involución. El Servicio Europeo de Acción Exterior debe desplegar sus buenos oficios, y la rotunda denuncia a tantos desmanes antidemocráticos debe ir acompañada de cuantos movimientos sean precisos para preservar las libertades individuales y colectivas en claro riesgo en ese querido y gran país que es Venezuela. En el Pleno de Estrasburgo tendremos tiempo de analizar el contenido y el alcance de la Resolución.

¡Ojalá comprenda que debe estar a la altura del gran pueblo que preside!